Všeč mi je film Joker. Ker pokaže, kako je glavnemu junaku težko v življenju. Pokaže, kakšna so njegova čustva skozi življenje, ker ga družba ne sprejema. Ker ga ljudje zapostavljajo in veliko ljudi ga niti ne opazi v življenju. Zelo rad se je ukvarjal s komiko, in ker mu to ni uspevalo, so se mu ljudje posmehovali. Poleg tega je film poln akcijskih scen, kar pritegne pozornost in čas kar leti, ko gledam ta film. Film govori o moškem, starem približno trideset let, ki živi v majhnem stanovanju s svojo mamo. Moški ima cel kup psihičnih težav. Poleg tega ga ljudje zaradi teh težav in drugačnosti ne sprejemajo v družbo. niti opazijo ga ne in se iz njega nekateri norčujejo. to pa ga privede do živčnega zloma in bi začel za pozornost delati vse. S časom začne to ljudi tudi pobijati. Na koncu pa se izkaže, da ga veliko ljudi podpira, ker se ni samo on tako počutil. Všeč mi je otok Krf, zato ker je otok majhen in ga lahko prevozimo in si ga ogledamo v le dveh, treh dneh. Zelo mi je všeč zaradi svoje narave. Všeč mi je tudi zaradi morja, ker si lahko tam oddahnemo, se ohladimo med vročim poletjem. Ima zelo bogato kulturo cel otok. Poleg tega pa ima tudi veliko mest in dobro nočno življenje. Glavne znamenitosti tega kraja so mesto Krf, ki je zelo podobno mestu Benetke. Ima nekaj značilnosti antične Grčije in antičnega Rima. zelo mi je všeč tudi plaža Paleokastrica, ki je znana po visokih klifih in zelo mrzli vodi. In plaža Glifada, ki je umetno narejena plaža, ki pa si jo lasti sin lastnika podjetja Coca-Cola. Če pot začnemo z avtobusom iz Ljubljane, se odpravimo po avtocesti do Italije do mesta Ancona. Kjer se v pristanišču nakrcamo na ladjo. Do Ancone smo potrebovali približno šest ur, sedaj pa bomo z ladjo potovali še deset ur do celine Grčije. Na celini v pristanišču zamenjamo za manjši trajekt naš transport. In se odpravimo še za uro pa pol do otoka Krf. Všeč mi je poklic osebni trener. Zato ker je to delo zelo aktivno in pri tem delu vedno ostajamo fit, v formi in zdravi. Delo je z ljudmi, kar meni osebno zelo ustreza. Doživimo lahko veliko novih poznanstev in sklenemo ogromno novih prijateljstev. Poleg tega mi je pa tudi všeč, ker s svojim delom izboljšamo življenje mnogim ljudem. Osebni trener se ukvarja s svetovanjem glede treningov svojim strankam. Pomaga ljudem shujšati, pretopiti mišično maso ali pa okrevati mišicam po poškodbi. Pokaže ljudem, kako se pravilno izvaja določene vaje. In dobro zadene mišične skupine, ki se jih težje trenira. Pokaže, kako se pravilno trenira na primer triceps, biceps, kvadriceps, poleg tega pa pomaga tudi pri sestavi jedilnika, ki bo pomagal, da dosežemo svoje cilje. Všeč mi je tortilija, piščančja. Jemo jo skoraj vsak dan, ker je zelo okusna, enostavna za pripraviti. pripravimo jo v petnajstih minutah. Je dostopna, praktično kjerkoli smo, in poceni hrana, poleg tega je tudi zdrava in nizkokalorična, kar pa ustreza mojim hobijem, ker se ukvarjam s fitnesom. Prvo narežemo piščanca, ga začinimo s soljo, poprom in ostalimi začimbami po izbiri in ga popečemo. Medtem ko se piščanec peče, pripravimo tortiljo, na njo namažemo, kar si želimo. Jaz vedno namažem salso. Nato dodamo še zelenjavo po izbiri, kot je na primer solata, paprika, koruza. Nato k piščancu, ki se peče, dodamo jajca, pustimo vse skupaj še dobrih trideset sekund, zložimo tortiljo, dodamo omako po izbiri, kot je na primer kečap, zavijemo in dober tek. Všeč mi je knjiga Harry Potter in jetnik iz Azkabana. Prebral sem jo večkrat, prvič sem jo bral kot otrok. Všeč mi je bila verjetno zato, ker je dopolnila mojo domišljijo, ker sem si zaradi te knjige lahko vedno predstavljal, da bi tudi jaz bil čarovnik in obiskoval šolo, kot je Bradavičarka. Predstavljal sem si vse možne dogodivščine, ki bi jih lahko doživel v čarovniškem svetu. In si s tem krajšal čas. Knjiga govori o glavnem junaku Harry Potterju, ki živi brez staršev. Govori o njegovem tretjem letu na šoli Bradavičarki, v tem času je iz zapora Azkaban pobegnil ujetnik Sirius Blak, ki je bil najboljši prijatelj Harryjevega očeta in se je skrival okoli šole Bradavičarke, kajti naj bi hotel ubiti Harryja. Govori o dogodivščinah Harryja in njegovih dveh prijateljev, in kako hočejo najti tega pobeglega ujetnika. Na koncu pa se soočijo drug z drugim in ugotovil, da ta ujetnik ni nasprotnik, vendar da hoče le pomagati Harryju. Najbolj se mi je v spomin vtisnil požar doma na naši hiši nekaj let nazaj. z vtisnil se mi je zato, ker sem se bal, ker nisem vedel, kaj se bo zgodilo z našo hišo. Koliko bo škode, ali bo pogorela cela. K sreči je pogorela samo podstreha, sam sem tudi pomagal, gasilcem sem pomagal vleči cevi in nato sem tudi pomagal gasiti. Dobil sem ogromno novih izkušenj in videl, da ljudje pridejo pomagat tudi v nesreči, za kar sem še vedno hvaležen. Meni je osebno se zdi najbolj uporabna motorka, skoraj vsaka hiša ima eno doma. Zato ker ni uporabna le nekomu, ki je gozdar in dela v gozdu, ampak je uporabna tudi ljudem, ki imajo hišo z nekaj kvadrati vrta. Lahko jo uporablja gozdar za sekanje dreves, za obdelavo lesa, lahko pa jo uporablja tudi nekdo na vrtu, za urejanje žive meje, ali pa obrezovanje domačih dreves. Moj najljubši letni čas je poletje. Zato ker je čez poletje toplo, lahko nosim samo kratke hlače in kratko majico. Veliko zabav na prostem je v poletju, na katere rad hodim. Prav tako je so v poletju pogosti dopusti. Vsako leto skoraj grem na morje, ker se lahko sprostim in odklopim vse skrbi in težave za teden ali dva in se ohladim v mrzli vodi. Poleg tega pa so tudi dnevi precej daljši in mi ostane več časa, da se družim s svojimi prijatelji. Slaba stran je visoka temperatura, zato ker se stalno znojim, imam premočena oblačila in pogosto smrdijo. In mi zato včasih v družbi ni prijetno, poleg tega je tudi delati v takih temperaturah neznosno. V času med dvanajsto in tretjo uro se moramo umakniti s sonca, in če avto pustim parkiran na soncu, je potem v avtu vroče in vožnja ni udobna, ne morem biti skoncentriran na cesto in je v bistvu zelo nevarno. Drugače se ukvarjam s fitnesom. S fitnesom se ukvarjam skoraj vsak dan, petkrat na teden. izboljšuje moje zdravje, moj izgled, moje psihično stanje, lahko se sprostim, pozabim na težave in obveznosti in probleme za uro ali dve. Poleg tega pa vsakič srečam prijatelje, s katerimi se lahko podružim. Prej ali pol lahko pa tudi odtreniram dober trening z njimi. Da se včlaniš v fitnes, ti vzame kar nekaj denarja, kar je slaba lastnost. Lahko znesek nanese do sto, dvesto, tristo evrov letno. Vzame kar nekaj časa, zato si moramo na teden vzeti deset ur, da vidimo napredek. Poleg tega pa dobim stalno željo bo boljšem, da bom izgledal bolje, da bom močnejši in zato nikoli nisem zadovoljen s svojimi dosežki. Moja najljubša žival je krava. Zato, ker sem odraščal na kmetiji in so bile prisotne v celem mojem življenju. Poleg tega obožujem govedino kot meso. Je ena mojih najljubših vrst mesa. Veliko popijem tudi mleka, ki ga dobimo od krav, pijem ga skoraj vsako jutro. Poleg tega pa delo z živalmi ljudi sprošča in mi je pomagalo, da sem delal z njimi, kadar sem imel stresno in naporno delo za šolo. Skrb za krave vzame kar veliko časa, za njih je treba skrbeti vsak dan po več ur. Treba jih je nahraniti s suho mrvo in dodatnimi prehranskimi dopolnili. Treba jim je zagotoviti čisto pitno vodo. Potrebujemo tudi odstraniti gnoj. Moramo čez poletje pokositi mrvo in jo posušiti na travniku, zato da imajo hrano za čez zimo. Moramo biti na krave tudi pozorni zaradi bolezni in ob kakršnihkoli znakih bolezni poklicati živinozdravnika. Najbolj pogost način ogrevanja hiše je z drvmi. Veliko ljudi na vaseh prakticira ta način. Težava je samo v tem, da moramo imeti skozi dovolj drv in da so drva včasih lahko precej draga. Čezdalje bolj popularno je ogrevanje s toplotno črpalko, ki je poceni in ne potrebujemo nobenih dodatnih sredstev za to. Ni pa več tako popularno ogrevanje na olje, zato ker olje postaja čezdalje dražje in ima nekoliko slabši izkoristek. Nam le čas beži, kam se mu mudi. Leto za letom gre, hitro mine vse. In šestdeseti rojstni dan tukaj je. Za hip čas ustavimo, da lahko skupaj nazdravimo. Ni važno, koliko si star, vsak jubilej je velik dar. Prisrčno vas vabim na praznovanje rojstnega dne, ki bo v nedeljo desetega februarja dva tisoč devetnajst v gostilni Kobalej Kajser ob trinajsti uri. Metka. Dragi Silvo, smeh in dobro voljo čarati znaš, v težavah pa prisluhniti vsakemu izmed nas. Za dobra dela si odprtega srca, duša pa dobrote polna vsa. Devetindevetdeseto leto kmalu bo minilo, hvala ti za vse in tudi za nocojšnje povabilo. Novo tisočletje kmalu bo prišlo, prosim zdaj boga, da sreče, zdravja podari, veselje pa naredimo si kar sami. Smrt pa naj bo pa kar doma, da se drugo leto zopet vsi snidemo in si z veseljem prijateljsko nazdravimo in kakšno dobro o poslu rečemo.